A málo tady oceňujeme jeho snahy o reformu v této oblasti trestních zákonů či právních procedur, které postupují z mého hlediska a z hlediska PPE správným směrem. Tento stát je nutné vnímat jako ojedinělý případ stabilní země vzhledem k oblasti, kde se nachází, a vzhledem ke složení obyvatelstva na jeho území. Osobně oceňuji bahrajnskou participaci v mezinárodní koalici proti Islámskému státu nebo jeho spolupráci v boji proti terorismu. Domnívám se, že současná situace v Bahrajnu není ideální, a jsem pro to, aby Evropská unie co nejaktivněji apelovala na dodržování lidských práv v této zemi.